Economia mondială este din ce în ce mai dependentă de transportul aerian.

Evident, cercetarea în domeniul noilor motoare și a noilor combustibili va putea reduce aceste emisii. Conform unui studiu recent, astăzi, standardul de eficiență energetică al unui motor de avion A380 este de 3 litri combustibil la 100 de kilometri pasager, ceea ce înseamnă că este perfect comparabil cu cel al unui autovehicul diesel modern. Pentru deschiderea pieței pentru domeniul serviciilor de transport aerian Uniunea negociază acorduri cadru cu terțe țări privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene. Un acord exemplar în acest sens este acordul semnat recent între Uniunea Europeană și Canada. Consider că aceste acorduri trebuie să conțină, în mod explicit, prevederi privind reducerea impactului aviației asupra mediului.

Solicit Comisiei să ne prezinte exemple de astfel de interacțiuni de succes.